La Présidence belge s'est attachée à développer des instruments dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment au travers de la mise en œuvre des initiatives phare de la stratégie Europe 2020. Parmi les objectifs de la stratégie approuvée par le Conseil le 7 juin 2010 figure la promotion de l'inclusion sociale visant en particulier la réduction de la pauvreté. Cet objectif consiste à soustraire au moins 20 millions de personnes au risque de pauvreté ou d'exclusion à l'horizon 2020 sur la base de trois indicateurs proposés par le comité de la protection sociale, à savoir le risque de pauvreté, le dénuement matériel et le fait de vivre dans des ménages sans emploi. Par ailleurs, l'Année européenne de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale vise à sensibiliser le public à cette problématique et cherche à faire passer le message que la pauvreté et l'exclusion portent atteinte aux développements sociaux et économiques. Elle vise également à remettre en cause le point de vue selon lequel la lutte contre la pauvreté représente un coût pour la société et à réaffirmer l'importance de la responsabilité collective engageant non seulement les décideurs politiques mais également les intervenants des secteurs public et privé. La Présidence belge a tenu à s'inscrire dans le cadre de cette année de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Permettez moi de citer à ce sujet quelques initiatives et éléments organisés à cette occasion. Une conférence sur la pauvreté infantile a été organisée en septembre. L'objectif de cette conférence était de donner de l'ampleur aux débats européens quant à l'adoption d'une recommandation sur la pauvreté infantile pour briser le cercle vicieux de la reproduction de la pauvreté de génération en génération. En réponse spécifiquement à notre collègue Daerden, une table ronde est organisée aujourd'hui à Bruxelles. Elle a pour thème la mise en œuvre de la recommandation relative à l'inclusion active avec ses trois piliers revenu minimum, marché du travail inclusif et accès aux services de qualité.